W tym miejscu warto bowiem podkreślić, że idea obywatelskości w Unii Europejskiej oznacza również osiągnięcie i utrzymanie w zjednoczonej Europie i w państwach członkowskich podstawowych wartości Unii Europejskiej, do których należy zaliczyć wolność, równość, demokrację, równouprawnienie, niedyskryminację, i to między innymi z takich powodów jak płeć przynależność państwowa, orientacja seksualna, wiek, język, pochodzenie etniczne, religia czy niepełnosprawność.